Señor presidente, gracias señora Jourová por estar aquí hoy, porque hablamos de la libre circulación de personas, que ha sido una de las principales banderas históricas de la Unión Europea. Sin embargo, esta libertad se pervierte cuando un ciudadano europeo se traslada a otro país de la Unión y pierde su derecho de votar en su país de origen. Esto es lo que ocurre en varios Estados miembros —entre ellos, el Reino Unido—, que retiran el derecho de voto a los ciudadanos cuando trasladan su residencia. ¿Qué habría pasado con el Brexit si el millón de británicos residentes en otros países de la Unión Europea hubieran podido votar en ese referéndum? Y también está el caso de países como España, que no retiran el derecho de voto, pero crean procedimientos tan complejos que en la práctica es imposible ejercerlo.

Es profundamente antieuropeo que haya fronteras para los derechos fundamentales, que cuando un europeo cambie su residencia dentro de la Unión se convierta en ciudadano de segunda.